Madame la Présidente, la Grèce est en faillite et pour longtemps.

En contrepartie, il a exigé encore davantage d'austérité, alors même que la misère y est déjà intolérable. L'État a dû organiser la distribution de soupe populaire pour ceux qui n'ont plus rien et la mortalité infantile est en forte augmentation. L'Eurogroupe a aussi exigé des privatisations supplémentaires pour alimenter un fonds destiné à recapitaliser les banques.

La vérité, c'est que l'Union est largement responsable de la faillite grecque. Jamais elle n'aurait dû intégrer la Grèce dans la zone euro, car l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour elle. La seule solution pour sauver la Grèce est d'effacer une partie de sa dette et de la laisser reprendre sa monnaie nationale pour relancer son économie et notamment son tourisme. Mais cela, l'Union ne l'admettra jamais, car elle n'a ni la lucidité ni le cœur nécessaire pour s'y résoudre.